pristupačan način mogu razriješiti problemi u mnogim obiteljima. Mikrofinanciranje koje je usmjereno na samozapošljavanje, mikrofinanciranje koje je usmjereno na marginalizirane zajednice ili marginalizirane skupine i osjetljive skupine, sve one skupine koje zaista mogu s vrlo malim sredstvima doći do svog novog radnog mjesta, doći do nečega što će omogućiti uspjeh u životu. Zato snažno podržavam i ovaj instrument Europske unije u nadi da će on imati još više uspjeha jer vjerujem da ova Komisija zaista želi razriješiti probleme ekonomske krize kojoj svjedočimo.